Există povești tulburătoare despre mame care și au purtat copiii zeci de kilometri pentru a realiza la destinație că aceștia nu au supraviețuit. Numărul persoanelor afectate reflectă dimensiunile catastrofei, iar tragedia începe cu fiecare dintre ele. Comunitatea internațională are datoria de a face tot posibilul pentru a oferi asistența necesară celor aflați în pericol iminent. Nu trebuie pierdut din vedere nici obiectivul pe termen lung, și anume ameliorarea situației în mod sustenabil.

Este timpul suprimării acestui lanț vicios în care, pe fondul unor state fragile, seceta duce la foamete și provoacă o catastrofă umanitară. În acest context, salut decizia Comisiei de a aloca fonduri pentru sprijinirea agriculturii, dezvoltării rurale și securității alimentare din Africa de Est.